Im Europäischen Parlament wurde nach schwierigen Verhandlungen unter Federführung unserer hochgeschätzten griechischen Kollegin Anni Podimata jetzt ein sehr guter Kompromiss ausgehandelt, der fachlich und sachlich ausgewogen ist. Unser Dank für dieses hervorragende Ergebnis gilt der Kollegin! Der gefundene Kompromiss zeigt ganz klar Es gibt kein stichhaltiges Argument mehr, das ernsthaft und substantiiert gegen die umfassende Besteuerung der Finanzmärkte spricht. Im Gegenteil, in Zeiten, in denen jeder Euro dringend gebraucht wird, um neue Jobs zu schaffen und Investitionen in Wachstum anzustoßen, müssen wir endlich mit der Finanztransaktionssteuer die richtigen Lehren aus der Krise ziehen. Allerdings hat die Finanzindustrie alles versucht, um im Vorfeld der Abstimmung des Europäischen Parlaments den Vorstoß mit fadenscheinigen Einwänden aufzuhalten. Es ist für dieses Haus daher von höchster Bedeutung, dass es sich nicht von diesen Täuschungsmanövern beeindrucken lässt. Wir müssen in der morgigen Abstimmung am Kompromiss festhalten und dürfen nicht zulassen, dass er durchlöchert wird wie ein Schweizer Käse. Es wurden einzelne gerechtfertigte Anpassungen am Vorschlag der Kommission vorgenommen. Das sollten diejenigen, die jetzt noch versuchen, gegen den auf dem Tisch liegenden Kommissionsentwurf zu lobbyieren, schlicht einmal zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Pensionsfonds und Staatsschulden soll für eine Übergangszeit von drei Jahren geringer besteuert werden, auch Engpässe bei der Liquidität gibt es nicht zu befürchten. Reprogeschäfte mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten werden ebenfalls geringer besteuert. Wenn das Europäische Parlament morgen grünes Licht für eine Spekulationssteuer gibt, müssen aber auch die Finanzminister das nötige Rückgrat beweisen und dafür sorgen, dass sie bis Ende des Jahres eine umfassende Besteuerung der Finanzmärkte beschließen. Sie dürfen jetzt nicht kneifen und irgendwelche Ausreden herbeireden, sondern müssen dafür sorgen, dass diese Gerechtigkeitssteuer schon im nächsten Jahr ein längst überfälliges Signal für mehr Gerechtigkeit auf den Finanzmärkten gibt.